Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie die Geschäftsordnung abgeordnetenfreundlich ausgelegt haben und zum Stand des Berichts von Frau Kollegin McClarkin zur Umsetzung der Anerkennung der Berufsqualifikationenrichtlinie möchte ich hinzufügen Ich glaube, dass der Bericht, den wir heute verabschiedet haben, auch dem Anliegen des Kollegen Tannock Rechnung trägt, weil wir darauf Wert legen, dass im europäischen Binnenmarkt mehr Mobilität geschaffen wird mehr Mobilität für die Berufsangehörigen, die diese Mobilität haben wollen weil wir in Europa langfristig nur dann wirklich einen gemeinsamen Währungs und Wirtschaftsraum schaffen können, wenn Berufsqualifikationen allgemein anerkannt werden und wenn die Berufsqualifikationsinhaber sich in Europa tatsächlich frei bewegen können. Dazu muss die Europäische Kommission nun aber eine Reihe von Vorschlägen machen, die zum einen die automatische Anerkennung weiterhin gelten lassen, und die zum zweiten dazu beitragen, dass auf das Internal Market Information System dessen Informationen die Mitgliedstaaten nutzen, wenn sie Berufsqualifikationen anerkennen, tatsächlich auch glaubhaft zurückgegriffen werden kann.